en contra. En Gatika y en Bizkaia numerosos colectivos se están organizando contra él. Y motivos no faltan. La interconexión tiene un alto riesgo de sobrecostes que pagarán la gente y las empresas según un informe de los propios reguladores, con todas las infraestructuras planificadas las tarifas aumentarán un 3,5 La interconexión tampoco ayudará en absoluto a las renovables por ejemplo, con la entrada de la interconexión por Cataluña, se multiplicaron por seis las restricciones a los parques eólicos.